La eficiencia energética es un punto clave para reducir nuestro consumo y nuestra factura energética.

A día de hoy, las tecnologías evolucionan muy rápidamente. Por ello propusimos que los reajustes del etiquetado se lleven a cabo cada tres años. Lamentablemente, el Grupo Popular, en un intento de proteger a las firmas industriales, propuso que esto se haga cada ocho años. Creemos firmemente que las grandes empresas deben adaptarse a la legislación ambiental, y no al revés. Al contrario de lo que se piensa, la inversión en mejoras de este estilo crea empleo y crecimiento sostenible. Por todo, pensamos que este informe es una herramienta útil para impulsar y hacer más comprensibles los aparatos que menos energía consumen.